Rezoluția referitoare la adopția internațională în Uniune trebuie să menționeze clar următoarele aspecte familiile care intenționează să recurgă la adopția internațională trebuie să aibă avizul instituției naționale competente din țara din care provin adopția internațională trebuie să se realizeze numai sub responsabilitatea autorităților competente din cele două state membre, a familiei și a copilului. De asemenea, monitorizarea copiilor adoptați prin procedura de adopție internațională trebuie să fie efectuată de către instituția națională cu atribuții în acest domeniu. Nu în ultimul rând, este necesar ca autoritățile naționale competente să raporteze periodic statului membru din care provine copilul adoptat, prin procedura de adopție internațională, cu privire la procesul de dezvoltare a acestuia.